L'accord définit les règles gouvernant l'accès des navires de pêche de l'Union aux eaux seychelloises en échange de droits de pêche pour les navires thoniers européens.

Du point de vue financier, l'accord entre l'Union européenne et les Seychelles représente le cinquième plus important accord de pêche de l'Union européenne en vigueur et le plus important dans l'océan Indien.

2013. Le nouvel accord présente de nombreuses avancées positives il devrait améliorer le contrôle des pêches, la lutte contre la pêche INN, il va renforcer la coopération scientifique et la collecte de données. En matière de transparence, nous sommes particulièrement satisfaits de l'engagement du gouvernement des Seychelles de publier les accords de pêche qu'il signe avec d'autres États. Une des spécificités de ce rapport, c'est que le secteur de la pêche aux Seychelles, y compris la pêche artisanale, pêche aussi le thon. En fait, les navires européens sont en concurrence directe avec les pêcheurs locaux. Il est crucial que le secteur de la pêche soit mieux écouté et soit inclus dans les négociations. Les pêcheurs locaux, les scientifiques et les ONG ont notamment alerté sur le fait que l'effort de pêche est trop important dans la région et que le thon albacore est dans un état critique.

Par ailleurs, nous invitons la Commission européenne à faire preuve d'une plus grande vigilance à l'utilisation de soutiens sectoriels. En effet, les pêcheurs locaux et les journalistes français ont montré qu'une partie de l'argent censé servir à la pêche locale a servi à financer un quai de plusieurs millions d'euros qui sert uniquement à la pêche industrielle européenne.

Nous rappelons ces points dans le rapport et j'invite mes collègues à le soutenir largement.